Il est vrai que la Commission, depuis de nombreuses années, milite pour que les normes communes minimales en matière de droit de la défense puissent vraiment être généralisées dans toutes les procédures pénales en Europe. C'est nécessaire pour la coopération judiciaire et c'est la condition de l'indispensable confiance mutuelle entre les États membres. La Commission a beaucoup travaillé pour faire adopter une législation européenne dans ce domaine.

2009. C'est une étape fondamentale dans la création d'une législation européenne en matière de droits procéduraux minimaux. Les États membres ont, par cet acte, trouvé un accord sur le champ d'application de cette législation et ont convenu de la nécessité de l'adopter en priorité en pleine collaboration avec le Parlement européen.

le Ministre López Garrido, qui a bien expliqué comment la Présidence espagnole convergeait, elle aussi, vers cette volonté d'adopter ces premières mesures qui nous conduisent vers une panoplie de garanties minimales. Il est vrai que l'approche pas à pas de la feuille de route nous a parue finalement une bonne solution.

L'approche pas à pas signifie non seulement que chaque droit peut faire l'objet d'une analyse plus approfondie dans le contexte de la proposition législative, mais aussi que, dans la négociation, chaque droit peut être examiné individuellement. Cela permet d'échapper aux marchandages transversaux, qui caractérisent parfois les textes législatifs trop globaux et qui peuvent permettre à certains États membres de prendre la négociation en otage pour obtenir gain de cause sur un point très spécifique. Alors, Madame Ludford, la nouvelle Commission, j'en suis sûr, travaillera aussi rapidement que possible pour présenter toutes les propositions législatives prévues dans la feuille de route et pour les faire adopter aussi tôt que possible. En ce qui concerne le droit à l'interprétation et à la traduction, qui est la première mesure prévue par la feuille de route, la Commission a pris acte de l'initiative présentée par un certain nombre d'États membres. Cette initiative, je dois le dire, est basée sur la proposition de la Commission de juillet 2009 et sur les négociations menées au sein du Conseil au cours du deuxième semestre 2009. Mais il est vrai que l'initiative des États membres n'est pas en pleine conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. L'ancienne proposition de la Commission, qui rendait obligatoire l'interprétation des réunions entre l'accusé et son conseil, n'est pas tout à fait suivie par l'initiative des États membres, qui limite ce droit aux communications qui ont lieu devant les autorités policières et pendant le procès. De plus, l'ancienne proposition de la Commission prévoyait un droit à la traduction, un droit plus complet dans le texte de la Commission. Bien sûr, il va y avoir un travail entre le Parlement européen et le Conseil et nous pourrons, je pense, obtenir un texte ambitieux en matière de droits procéduraux. C'est essentiel si nous voulons créer un véritable espace judiciaire européen. Et nous veillerons à ce que le texte soit en conformité avec les standards établis dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux. Alors je suis sûr que nous pourrons compter sur l'action du Parlement en la matière et, encore une fois, j'observe que la Présidence espagnole nous apportera aussi son aide.